Nonostante quest'Aula si sia già occupata di questo popolo sventurato in più di una circostanza, direttamente con le risoluzioni del 7 luglio del 14 dicembre 2016, e indirettamente con le risoluzioni del 15 marzo e del 13 giugno di quest'anno, la situazione purtroppo non è cambiata, anzi è peggiorata.

Parliamo di un intero popolo che dal 1982 è stato privato della cittadinanza, un popolo di apolidi. I civili che arrivano in Bangladesh hanno spesso pallottole in corpo, mentre il confine tra Myanmar e Bangladesh è stato addirittura minato, pur di impedire il ritorno in patria di questi poveri disgraziati. Stiamo parlando di una tragedia enorme, per cui chiediamo con forza e con urgenza azioni concrete, ad esempio possiamo pensare di ritirare il premio Sacharov, dovremmo annullare la missione INTA che si terrà la prossima settimana mi sembra assurdo andare a parlare di commercio davanti a situazioni del genere.